Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, dans nos sociétés modernes, des services de communication efficaces sont essentiels, aussi bien à la vie de nos entreprises qu'à celle de tous les citoyens européens. La libéralisation du marché des courriers représente, en ce sens, un vrai défi pour ce secteur d'activités et cela alors même que les évolutions technologiques et la crise économique ont fragilisé les transporteurs historiques d'envois postaux. Comme beaucoup de mes collègues, je suis très attachée à la cohésion économique et sociale, à la cohésion territoriale, à laquelle participent, finalement, ces services postaux. En tant que vice présidente de l'intergroupe des services publics, je suis consciente des craintes qui existent dans l'avenir des services d'intérêt économique général une centaine de postiers ont d'ailleurs manifesté, hier, à Strasbourg. Pour moi il est essentiel que cette libéralisation du marché postal ne se fasse pas au détriment des conditions de travail et de la qualité du service. La directive 2008 a pour objectif d'assurer un service de qualité à prix compétitifs et de créer des emplois. Pour ce faire, le droit doit être appliqué scrupuleusement, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de service universel. De plus, les prestataires de services postaux doivent évoluer en diversifiant leurs activités et, par la même occasion, leurs sources de revenus. Monsieur le Commissaire, nous comptons sur la Commission européenne pour être vigilante et assurer un suivi précis des évolutions de ce secteur économique. Vous avez su mener à bien une réforme structurelle majeure dans le domaine de la coordination de la politique monétaire, de la supervision financière.